Mam wrażenie, że jesteśmy rozczarowani, że ta Arabska Wiosna nie tylko w Egipcie, ale także w innych krajach przynosi zupełnie inne owoce, inne rezultaty niż te, jakich oczekiwaliśmy. Oto na plecach szlachetnych demonstrantów z centrum Kairu do władzy w Egipcie doszli ludzie, którzy w wielu obszarach są znacznie mniej tolerancyjni, niż obalony prezydent Mubarak,

Zostaliśmy więc w pewnym sensie oszukani, albo daliśmy się oszukać, i podkreślam nie chodzi tu tylko o Egipt. Z całą mocą musimy protestować przeciwko dyskryminacji chrześcijan w Egipcie, ona się coraz bardziej nasila.